Monsieur le Président, chers collègues, nous revenons d'Hyderabad, en Inde, où s'est tenue la Onzième conférence des parties à la convention pour la biodiversité.

Nous avons eu chaud les négociations ont été difficiles mais une nouvelle étape a été franchie dans le domaine des mers et des océans et avec l'engagement de doubler les financements pour la biodiversité d'ici

L'Union européenne et la communauté internationale sont encore capables de volontarisme environnemental. Mais la crise de l'état de la biodiversité appelle à intensifier nos efforts et à respecter nos engagements pour préserver notre capital nature, maintenant et ici, dans le budget, la politique agricole commune, la politique commune de la pêche et, bientôt, nous débattrons de la lutte contre la biopiraterie et la ratification du protocole de Nagoya. Je vous appelle à faire front commun afin de faire la preuve, une nouvelle fois, de l'ambition et de la responsabilité du Parlement européen pour une biojustice européenne et mondiale.